Dacă ne uităm la cifre, putem vedea că această criminalitate informatică afectează anual milioane de persoane și companii și produce pagube anuale evaluate la aproape 300 de miliarde euro, ceea ce este enorm. Este esențial ca Uniunea Europeană să fie activă în a răspunde acestor noi amenințări, iar această directivă este un pas înainte.

Salut, în același timp, faptul că persoanele juridice care gestionează sisteme informatice vor fi responsabile din punct de vedere legal pentru buna funcționare a propriilor sisteme. Pe de altă parte, trebuie să subliniez faptul că, deși am insistat mult ca și statele însele să răspundă în fața justiției în cazul săvârșirii de atacuri informatice, acest lucru nu a fost reținut, mai ales din cauza opoziției puternice a Consiliului, dar și a unor colegi.

Cred că aceste activități ale SUA sunt inacceptabile și ilegale și ar fi putut să fie urmărite în justiție, sub o formă sau alta. În lupta împotriva atacurilor informatice avem nevoie de încredere și cooperare, atât în interiorul Uniunii Europene, cât și la nivel internațional, pentru că în mediul informatic frontierele nu există. De aceea, este foarte important ca statele membre să colaboreze mai mult, iar Uniunea Europeană să urmărească o mai bună cooperare la nivel internațional. În același timp, avem nevoie de instrumente eficiente în lupta împotriva atacurilor informatice și mă bucur, din acest punct de vedere, că mandatul ENISA a fost îmbunătățit și că Centrul european de combatere a infracțiunilor informatice a fost creat de curând. În sfârșit, vreau să spun că această directivă este doar unul dintre elementele luptei împotriva atacurilor informatice și că foarte mult rămâne de făcut, în special în ceea ce privește latura de prevenire și dezvoltare a capacităților instituționale și tehnologice, atât în statele membre, cât și la nivelul Uniunii Europene.